La política de seguridad y defensa ha sido, desde el principio, un eslabón débil de la Unión Europea.

Y hoy necesitamos las dos cosas, ambición y medios. Ha sido necesario que lleguen a nuestras fronteras los efectos devastadores de las guerras que se producen en el exterior, en nuestro vecindario, para que seamos conscientes del estrecho vínculo que hay entre seguridad interior y seguridad exterior. Ha sido necesario que se produzcan atentados terroristas en Madrid, en Berlín, en París, en Londres y en otras tantas ciudades de la Unión Europea, en Bruselas, para que seamos conscientes de que necesitamos compartir inteligencia, compartir medios operativos y compartir, también, cooperación judicial. Ha sido necesario que Rusia reavive su ambición hegemónica y que los Estados Unidos refuercen la parte de su alma aislacionista para que seamos conscientes de que la Unión Europea tiene que ser un actor global, y solo lo podrá ser si tiene una política de seguridad y defensa común. Por tanto, ¿más ambición europeísta?

¿Más agencia europea o Agencia Europea de Defensa? Sin duda. ¿Más compromiso con la OTAN? Sí, pero ya en dimensión europea unidos, como ha señalado el señor González Pons.

Sí, pero no a costa de otras partidas presupuestarias que son necesarias para el bienestar cotidiano de los ciudadanos europeos. ¿Más control democrático del Parlamento? Sin duda.